Pokazał on, skąd się wzięło Auschwitz, wytłumaczył, że nie spadło ono z nieba. Opisał mechanizmy stopniowego, początkowo niewinnego wykluczania, stygmatyzowania, alienowania, piętnowania, potem agresji, aż po eksterminację tego innego. Przemowa Turskiego jest przerażająco aktualna. Pokazuje, że brak reakcji, przyzwolenie, cicha akceptacja nieuchronnie prowadzą do tragedii.

Dlatego odpowiedzialność spoczywa na nas wszystkich. Nie tylko na siejących nienawiść oni muszą się opamiętać ale także na nas wszystkich, którzy się temu przyglądamy i biernie akceptujemy. Musimy powiedzieć stop, musimy stanowczo działać. To nasz obowiązek. Milczenie oznacza de facto przyzwolenie, a potem już będzie za późno, jeżeli zaczniemy traktować to jako normalność. Dlatego Turski apelował do wszystkich, niezależnie od wyznania czy światopoglądu nie bądźcie obojętni. To jedenaste przykazanie. Nie bądźmy obojętni my, parlamentarzyści. Nie możemy sobie pozwolić na grzech zaniechania, gdy łamane są prawa mniejszości czy ograniczana jest przestrzeń życia bez nienawiści. Spróbujmy wyobrazić sobie świat bez nienawiści.